Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Še enkrat lepo pozdravljena varuhinja človekovih pravic in oba namestnika varuhinje. Varuh je torej v sodelovanju z izbranimi nevladnimi organizacijami tudi v letu dva tisoč sedemnajst zagotavljal učinkovito izvajanje nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma. Uvodu naj rečem, da sem vesela, da izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma, ki so bile zaupane varuhu človekovih pravic, govorimo v čisto posebnem svojem poročilu, varuha človekovih pravic, saj gre za zelo pomembne vsebine. Gre namreč za dodaten mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost, in prav je, da se takšnim vsebinam posvetimo seveda vso svojo, pozornostjo in subtilnostjo. Državni preventivni mehanizmi svojimi preventivnimi obiski, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se zgodi, je lep primer proaktivne vloge varuha človekovih pravic in to vsekakor pozdravljamo. Dovolite pa mi, da v tokratnem poročilu izpostavim tista dejstva iz in priporočila, na katera so nas še posebej opozorili v poročilu o izvajanju DPM v letu dva tisoč sedemnajst. S priporočili za izboljšanje stanja v letu dva tisoč sedemnajst v veliki meri opozarjajo na situacije, ki lahko predstavljajo nečloveško ali poniževalno, to pomeni slabo ravnanje s posamezniki, ki jim je odvzeta prostost. Kot so na primer težave pri zagotavljanju bivalnih prostorov za osebe s težavami v duševnem zdravju in posledično njihovo nameščanje na hodniku in druge skupne prostore socialnovarstvenih zavodov ali celo zavračanje, neustrezna uporaba posebnih varovalnih ukrepov, zagotavljanje ustreznih dnevnih oblačil za paciente psihiatričnih bolnišnic, nastanitev in obravnava mladoletnih tujcev in zagotovitev ustreznih zaprtih prostorov za zdravljenje mladoletnikov s težavami v duševnem zdravju. V mnogih obiskanih ustanovah se prav zaradi priporočil, ki jih poda državni preventivni mehanizem, bivalne razmere in ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, to moramo povedati, izboljša. Odzivi pristojnih organov, zlasti obiskanih ustanov, na ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanja kažejo na pripravljenost in sodelovanje. Poleg tega tudi za opravljene obiske v letu dva tisoč sedemnajst varuh ugotavlja, da poskušajo zlasti obiskane ustanove sprejeti vse ukrepe za potrebne izboljšave, ki so v njihovi domeni. Žal pa opozarjajo na slabše sodelovanje s pristojnimi ministrstvi. Želijo si boljšega in bolj poglobljenega sodelovanja, zlasti ko gre za problematiko, zaradi katere so potrebne sistemske spremembe na tem področju. Skupina državnega preventivnega mehanizma v dva tisoč sedemnajst ugotavlja pomanjkljivosti pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov, tudi ob obiskih psihiatričnih bolnišnic bolnišnic, zato si na tem področju želijo še bolj poglobljenega sodelovanja, zlasti pa hitrejšega odzivanja Ministrstva za zdravje in drugih akterjev pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja, na primer pri čimprejšnji pripravi potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o duševnem zdravju in strokovnih smernic za uporabo posebnih varovalnih ukrepov, o čemer smo nekaj rekli že tudi pri prejšnji točki, torej pri poročilu, varuha človekovih pravic pri obravnavi. Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že nekaj časa opozarja na potrebo po pripravi strokovnih podlag za celostno in enotno obravnavo mladostnikov, z navodili za primerno vzgojno ukrepanje, zlasti v primeru mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in pridruženim nasilnim ter agresivnim vedenjem. Državni preventivni mehanizem s svojim delovanjem bistveno prispeva k izboljšanju stanja oziromo oziroma izboljšanju položaja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Prav je, da varuhu človekovih pravic in vsem tistim, ki delajo v okviru tega državnega preventivnega mehanizma, svojo podporo seveda izrazimo zaupanje za njihovo delovanje, saj je velikega pomena, ter da smo pri omenjenih zadevah, ki jih obravnavamo danes v državnem zboru, še posebej občutljivi in zelo pozorni na izpostavljeno tematiko in jo obravnavamo z vso skrbnostjo. V Slovenski demokratski stranki bomo poročilo podprli. Hvala.